Pro Jahr werden Millionen Tiere für Kosmetika grausam getötet und gequält. Die europäischen Gesetze und sogar unser Verkaufsverbot verhindern nicht, dass Kosmetika außerhalb der EU an Tieren getestet werden und dann unseren Binnenmarkt erreichen. Die Branche hat doch längst ihre Tierversuche in Nicht EU Länder ausgelagert, und die Überprüfung, ob Tierversuche vorgenommen wurden oder nicht, ist gar nicht möglich. Dieses Parlament steht dem Tierschutz aus wirtschaftspolitischen Gründen leider meist ablehnend gegenüber. Morgen haben Sie die Gelegenheit, etwas von der aufgeladenen Schuld abzutragen. Bitte stimmen Sie alle der Entschließung zu, denn die Bürger Europas wollen mit großer Mehrheit, dass keine Tierversuche mehr stattfinden. Also fangen Sie auch endlich an, die Interessen der Bürger und nicht die des Kapitals zu vertreten. Ein bekannter Philosoph sagte einmal Die absichtliche Verstümmelung eines Lebewesens in ein Bündel Leid und stummer Verzweiflung ist ein Verbrechen. Und was sollte sonst ein Verbrechen sein? Wir brauchen dringend eine UN Resolution für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika, damit diese Verbrechen aufhören. Frau Kommissarin, ich zähle auf Sie!